um heimild til handa fjármálaráðherra fyrir hönd ríkissjóðs til að ábyrgjast lán tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta frá breska og hollenska ríkinu til að standa straum af greiðslum til innstæðueigenda hjá landsbanka íslands h f hér er um að ræða mál sem þingheimur er gagnkunnugur en engu að síður er gagnlegt að rifja aðeins upp forsögu málsins svo seint sem í maí tvö þúsund og átta nokkrum mánuðum fyrir hrunið sem hér varð og löngu eftir að áhyggjur höfðu farið vaxandi bæði innanlands og erlendis af því að íslenska bankakerfið stæði veikum fótum hóf landsbankinn að safna fé inn á reikninga í hollandi og tókst á ótrúlega skömmum tíma að hlaða upp á þá reikninga aldeilis ótrúlegum fjárhæðum eða einum milljarði sex hundruð sjötíu og fjórar milljónir tvö hundruð áttatíu og fimm þúsund og sex hundruð sjötíu og einni evru þetta voru dýrkeyptir mánuðir fyrir íslenskt þjóðarbú og bættust þessar upphæðir við þær miklu upphæðir sem áður höfðu safnast inn á sambærilega reikninga í bretlandi en þar voru þegar mest lét fjórir milljarðar fimm hundruð tuttugu og sex milljónir níu hundruð áttatíu og átta þúsund og átta hundruð fjörutíu og sjö pund þetta gerir á núverandi verðlagi um tólf hundruð og þrettán milljarða íslenskra króna sem safnast höfðu á innlánsreikninga íslensks banka í útibúum hans sem á grundvelli hins evrópska réttar og tilskipunarinnar eru nákvæmlega eins hvort sem þau eru í london eða í breiðholtinu þetta gerði hann sem íslenskur banki á grundvelli íslenskra starfsleyfa og undir eftirliti íslenskra eftirlitsstofnana áhyggjur í þessum löndum fóru vaxandi og það voru samskipti við íslensk stjórnvöld en skemmst er frá því að segja að bankarnir sjálfir meðal annars með auglýsingum sínum þar sem þeir kynntu sparireikningana fullvissuðu viðskiptavinina um að ekkert væri að óttast íslensk stjórnvöld gerðu slíkt hið sama ábyrgð hins íslenska tryggingarsjóðs var meira segja auglýst á heimasíðu einnig var með bréfaskriftum með kynningarfundum og ýmsum öðrum hætti fullyrt að ekkert væri að óttast þegar kæmi að umgjörð og stöðu íslensku bankanna yfirlýsingar ráðamanna opinberlega ítrekuðu enn að ekkert væri að óttast og ítrekuðu ásetning sinn að standa að baki tryggingarsjóðnum eftir hrun bankanna bönkuðu stjórnvöld viðkomandi ríkja upp á og spurðu hvernig íslendingar hygðust standa við skuldbindingar sínar á grundvelli innlánstryggingakerfisins íslensk stjórnvöld reyndu að bera fyrir sig lagaóvissu um umfang ábyrgðarinnar eða innlánstryggingarinnar en það er skemmst frá því að segja að á það var ekki hlustað enda var málflutningurinn ómarkviss og ýmist slegið úr eða í íslensk stjórnvöld einangruðust algerlega á örfáum dögum með það sjónarmið sitt að eitthvað annað kæmi til greina en að íslenska ríkið ábyrgðist og stæði á bak við innlánstryggingarsjóðinn og tryggði lágmarksinnstæðurnar það bætti ekki úr skák og gerði málsástæður íslenskra stjórnvalda ekki auðveldari að setning neyðarlaganna var auðvitað mjög tortryggð af gagnaðilum okkar og bent á þá mismunun sem upp væri komin milli innlendra viðskiptavina bankakerfisins og erlendra enda fór það svo á undraskömmum tíma og til að gera langt mál stutt tímans vegna að allar tilraunir íslendinga til að komast undan því að axla fulla ábyrgð á innlánstryggingunni upp að þessum upphæðum urðu árangurslausar og menn játuðu sig sigraða í áföngum í október og nóvember í þeim efnum það er alveg ljóst að af hálfu íslenskra stjórnvalda var lántaka hjá bretum og hollendingum til að borga út lágmarksfjárhæð reikninganna í reynd samþykkt í október og nóvember tvö þúsund og átta það má velta því fyrir sér hversu litlu munaði að gengið væri frá endurgreiðslunum líka í desember eða janúarmánuði eins og stefnt var að og reyndar heitið að gera í samstarfsyfirlýsingunni við alþjóðagjaldeyrissjóðinn síðla í nóvembermánuði en þá var eins og kunnugt er bætt inn letter of intent í samstarfsyfirlýsinguna sérstöku ákvæði til að hnykkja á ábyrgð íslands í þessum efnum eins og þar segir með leyfi forseta og finna má á blaðsíðu þrettán í greinargerðinni ísland hefur heitið því að virða skuldbindingar á grundvelli innstæðutryggingakerfisins gagnvart öllum tryggðum innlánshöfum þetta byggist á þeim skilningi að unnt verði að forfjármagna þessar kröfur fyrir tilstyrk viðkomandi erlendra ríkja og að jafnt ísland sem þessi ríki séu staðráðin í að efna til viðræðna á næstu dögum með það að markmiði að ná samkomulagi um nánari skilmála vegna þessarar forfjármögnunar þarna er í raun og veru verið að segja og síðan undirritað af seðlabankastjóra og fjármálaráðherra þáverandi að það eina sem er eftir í málinu sé að semja um lánsskilmálana lánsskilmálana á lánunum sem bretar og hollendingar höfðu boðist til að veita okkur og íslensk stjórnvöld þegið í kjölfar þess að þeir gerðu upp innstæðurnar og eignuðust kröfu á okkur í staðinn áður höfðu íslendingar undirritað minnisblað með hollendingum þar sem lofað var að ganga frá málinu á þessa leið og fá til þess lán til tíu ára á sex komma sjö prósent vöxtum afborgunarlaust fyrstu þrjú árin og vaxtagreiðslur hefðu þá hafist þegar á þessu ári afborgunin á fjórða árinu þegar afborgun hæfist á vexti og höfuðstól hefði verið langt yfir hundrað milljarð króna af þessu tilefni sagði þáverandi fjármálaráðherra með leyfi forseta í kvöldfréttum ríkisútvarpsins þann ellefta október á síðasta ári við staðfestum samkomulag sem hefur orðið á milli okkar um það að við greiðum lágmarksskuldbindinguna til þeirra sem að áttu innlánin og stöndum við okkar skuldbindingar þeir hins vegar aðstoða okkur við þetta með því að veita okkur lán svo að við getum gert þetta núna og þetta mun verða greitt út á í gegnum seðlabankann í hollandi til þess að einfalda málin og þar geta hollenskir sparifjáreigendur náð í sínar tryggingar hefði verið gengið frá málinu með sambærilegum hætti við breta sem í undirbúningi var samanber fréttir breska stórblaðsins the times fréttatilkynningar stjórnvalda og yfirlýsingar meðal annars forsætisráðherra á þessum tíma

alþingi afgreiddi svo þingsályktunartillögu fimmta desember tvö þúsund og átta þar sem það fól framkvæmdarvaldinu að leiða málið til lykta með samningum og þar sem það er rækilega rökstutt bæði í greinargerð þingsályktunartillögunnar í nefndaráliti meirihluta utanríkismálanefndar og í framsöguræðu þáverandi formanns utanríkismálanefndar háttvirts þingmanns bjarna benediktssonar að það séu ótvíræðir kostir við það í stöðunni að fara samningaleiðina og annað sé ekki í boði sagði háttvirtur þingmaður meðal annars með leyfi forseta í fyrstu umræðu málsins ég held að það sé afskaplega mikil einföldun á þessu máli öllu saman að telja í raun og veru að það hafi verið valkostur fyrir íslensk stjórnvöld að standa stíf á lögfræðilegri túlkun og halda henni til streitu jafnvel fyrir dómstólum

vegna þess að það liggur fyrir að sú leið verður ekki farin ég endurtek með leyfi forseta það liggur fyrir að sú leið verður ekki farin enda eru þeir hinir sömu þá tilbúnir til að fallast á að við mundum taka herkostnaðinn af þeirri ákvörðun ef niðurstaðan yrði okkur í óhag það er alveg ljóst að sú leið sem valin var og sá farvegur sem málið er í núna sagði þarna háttvirtur þingmaður bjarni benediktsson tuttugasta og áttunda nóvember síðastliðinn mun alveg örugglega skila okkur hagstæðari niðurstöðu en við hefðum fengið með því að láta reyna á rétt okkar og ef við hefðum síðan mögulega tapað þeirri þrætu fyrir dómstólum það er alveg öruggt annað kom í ljós hér er vitnað orðrétt virðulegi forseti í þingskjöl ný samninganefnd var síðan í framhaldi af stjórnarskiptum og með vísan til fyrirmæla alþingis um að leiða málið til lykta með samningum skipuð í febrúarmánuði og hóf hún fljótlega samskipti við aðila í þeim efnum samningur sá sem síðan lá fyrir og undirritaður var fimmti júní fól í sér þá framþróun í málinu frá því sem þarna var uppi í fyrsta lagi að það náðist lán til mun lengri tíma en áður var talað um eða til fimmtán ára í stað tíu ára og á mun hagstæðari kjörum eða með fimm komma fimmtíu og fimm prósent föstum vöxtum í stað sex komma sjö prósent auk þess eru innborganir heimilar hvenær sem er án kostnaðar í öðru lagi er það lán með sjö ára afborgunarleysi og án greiðslu á vöxtum hvað varðar ríkissjóð íslands og íslenska ríkið og er það því varið fyrir útgjöldum af þessum sökum í sjö ár í þriðja lagi er þannig um málið búið að eignir landsbankans ganga jafnóðum inn á höfuðstólinn og lækka hann og vexti sem greiddir verða þetta skapar jafnframt tíma til þess að hámarka eignir landsbankans og dregur úr hættunni á því að menn lendi í þeirri stöðu að þurfa að selja eignir á óhagstæðum tíma fyrir lægra verð en von er til að innheimtist af þeim síðar samningur um þetta var undirritaður hinn fimmti júní og með þessum samningi sem síðar var lagður fyrir alþingi voru lögð drög að því að leiða málið til lykta lagafrumvarp þetta sem kom fram á þingi þrítugasta júní síðastliðinn fékk ítarlega umfjöllun bæði utan þings og innan í meðförum alþingis tók frumvarpið umtalsverðum breytingum og var að lokum samþykkt að veita heimild til veitingu ríkisábyrgðar með fyrirvörum í formi forsendna fyrir veitingu ríkisábyrgðar og efnahagslegra og lagalegra viðmiða til þess að ríkisábyrgðin gengi í gildi varð að kynna breskum og hollenskum stjórnvöldum fyrirvarana og þau urðu að fallast á þá í samræmi við ákvæði laganna var breskum og hollenskum stjórnvöldum kynntir þeir fyrirvarar sem alþingi hafði samþykki sú kynning fór fram með óformlegum hætti í samtölum og á fundum í haag london og reykjavík en jafnframt sendi forsætisráðherra

þá átti utanríkisráðherra fundi með starfsbræðrum sínum í york og fjármálaráðherra með sínum starfsbræðrum í istanbúl þótt bretar og hollendingar væru reiðubúnir að fallast á fyrirvara alþingis að verulegu leyti varð ljóst að einhverju þyrfti að breyta í framsetningu og efni fljótlega kom fram sú tillaga breskra og hollenskra stjórnvalda að réttast væri að gera sérstaka viðaukasamninga sem fælu í sér samþykki við fyrirvörum alþingis og breytingar á fyrirliggjandi lánasamningum þannig mætti tryggja að lánasamningarnir stæðu sjálfstætt og enginn vafi léki á um sjálfstætt gildi þeirra fulltrúar íslands í þessum viðræðum gerðu fjárlaganefnd alþingis grein fyrir þessari afstöðu breskra og hollenskra stjórnvalda um miðjan september síðastliðinn niðurstaðan að loknum viðræðum varð niðurstaðan sú að gera viðaukasamninga og með þeim hætti að samrýma að mestu efni þeirra og þeirra fyrirvara sem koma fram í fyrsta

það er mat ríkisstjórnarinnar að allt meginefni fyrirvaranna hafi náð fram að ganga og því sem ekki felst í samningunum sé haldið til haga í breyttum lögum og í sameiginlegri yfirlýsingu fjármálaráðherra landanna þriggja litið er svo á að lengra verði ekki komist og nauðsynlegt sé að ljúka málinu hinir endanlegu samningar eru að mati ríkisstjórnarinnar vel viðunandi lausn á einni erfiðustu milliríkjadeilu íslands á lýðveldistímanum sem jafnframt má telja að hafi verið eitt erfiðasta ef ekki það erfiðasta verkefni sem íslensk stjórnmál hafa tekist á við alþingi getur með réttu glaðst yfir því að vinna sumarsins hefur sett mark sitt á endanlegan frágang málsins með afdráttarlausum hætti búið er um málið með mun meira efnahagslegu öryggi en áður var viðaukasamninga samningarnir voru undirritaðir síðastliðinn mánudag með fyrirvara um samþykki alþingis af fulltrúum fjármálaráðuneytisins og tryggingarsjóðsins annars vegar og fulltrúum ríkisstjórna bretlands og hollands hins vegar helstu efnisatriði viðaukasamningsins eru eftirfarandi frá og með tvö þúsund og sextán verða takmarkanir á árlegum afborgunum og byggja þær á sambærilegum viðmiðunum og ákveðin voru með þriðju grein laga númer níutíu og sex tvö þúsund og níu það er miðað er við að á tímabilinu tvö þúsund og sautján til tvö þúsund tuttugu og þrjú fari heildargreiðslur til beggja landanna ekki yfir sex prósent af aukningu vergrar landsframleiðslu frá árinu tvö þúsund og átta vextir verða þó alltaf greiddir þótt þeir kunni að fara yfir þessa viðmiðun og munu því ekki hækka höfuðstól lánanna til þess að síður reyni á hámörk greiðslna fallast breta og hollendingar á að íslendingar geti hvenær sem er ákveðið einhliða að fjölga gjalddögum afborgana úr þrjátíu og tvö á átta árum í fimmtíu og sex gjalddaga á fjórtán árum leiði lenging greiðslutímans ásamt því þaki sem sett er á árlegar greiðslur til þess að ekki takist að greiða upp eftirstöðvar þess lengist greiðslutíminn enn frekar eða um fimm ár í senn óbreytt er að ísland á eftir sem áður kost á því að greiða meira inn á lánið en fastbundið er fallist er á að tryggingarsjóður innstæðueigenda og fjárfesta leiti úrskurðar þar til bærra aðila á því hvort kröfur sjóðsins gangi við úthlutun úr búi landsbanka íslands h f framar öðrum hluta krafna vegna sömu innstæðu komist íslenskur dómstóll að þeirri niðurstöðu að fengnu ráðgefandi áliti efta dómstólsins og sem er ekki í ósamræmi við niðurstöðu íslenskra dómstóla falla sjálfkrafa niður þau ákvæði lánasamninganna að endurheimtur úr þrotabúinu skiptist á tryggingarsjóðina í hlutfalli við kröfur þeirra skiptingin verður þá í samræmi við niðurstöðu dómstóla og sama á við um það ef slitastjórn fellst á slíka forgangskröfu og enginn aðila krefst dómstólameðferðar staðfest er að ákvæði lánasamninganna frá fimmta júní síðastliðinn um takmörkun friðhelgisréttinda taki ekki til eigna sem njóti friðhelgi samkvæmt vínarsamningnum um stjórnmálasamband eigna seðlabanka íslands og eigna á íslandi sem nauðsynlegar eru fyrir eðlilega starfsemi íslands sem fullvalda ríkis staðfest er að lánasamningarnir hafi ekki áhrif á umráð ríkisins yfir náttúruauðlindum landsins nýtingu á þeim og fyrirkomulag á eignarhaldi yfir þeim staðfestur er að lánasamningarnir hafi verið gerðir á grundvelli svokallaðra brussel viðmiðana til þess að lánasamningarnir taki gildi eins og þeim hefur verið breytt með viðaukasamningunum er nauðsynlegt að breyta lögum númer níutíu og sex tvö þúsund og níu breyting á lögunum þetta frumvarp er lagt fram í því skyni að samræma efni lánasamninganna eins og þeim hefur verið breytt með viðaukasamningunum þeim lögum sem gilda eiga um heimild fjármálaráðherra til að veita ríkisábyrgð vegna lána sem tryggingarsjóðurinn hefur tekið hjá breskum og hollenskum yfirvöldum það hefur þann tilgang annars vegar að tryggja að ríkisábyrgðin verði óskoruð og þess gerist ekki þörf að túlka ákvæði samninganna með hliðsjón af þeim lögum sem heimila fjármálaráðherra að veita tryggingarsjóðnum ríkisábyrgð hins vegar er tilgangur laganna að viðhalda fyrri fyrirvara um að ísland hafi ekki talið sig vera lagalega skuldbundið til að veita ríkisábyrgð á skuldbindingum tryggingarsjóðsins og að íslenska ríkið áskilji sér rétt til að leita lagalegrar úrlausnar í því efni og að efna til viðræðna við viðkomandi aðila gefi slík úrlausn eða önnur hliðstæð tilefni til talið var skynsamlegast og skýrast að leggja til í frumvarpi þessu að fyrstu til fjórðu grein gildandi laga númer níutíu og sex tvö þúsund og níu yrðu felldar úr gildi í stað þeirra greina er lagt til að bætt verði við nýju heimildarákvæði fyrir fjármálaráðherra til að veita ríkisábyrgð vegna skuldbindinga tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta samkvæmt lánasamningunum samanber fyrstu grein frumvarpsins í þessu felst að fyrirvarar við ríkisábyrgðina verða ekki í lögum númer níutíu og sex tvö þúsund og níu heldur mun meginefni þeirra koma fram í lánasamningunum frá fimmta júní tvö þúsund og níu eins og þeim hefur verið breytt með viðaukasamningunum samhliða þessu er lagt til að bætt verði við nýrri annarrar greinar þar sem sá skilningur er áréttaður að ekkert í lögunum feli í sér viðurkenningu á því að íslenska ríkinu hafi borið skylda til að ábyrgjast greiðslu lágmarkstryggingar til innstæðueigenda í útibúum landsbanka íslands h f í bretlandi og hollandi ef tilteknir úrlausnaraðilar fallast á þann skilning að íslenska ríkinu öðru e e s eða e s b aðildarríki í sambærilegu máli hafi ekki haft slíka skyldu skal fjármálaráðherra efna til viðræðna við aðra aðila lánasamninganna og eftir atvikum e s b eða stofnanir e e s samkvæmt þriðju greinar frumvarpsins falla þriðja og fjórðu grein gildandi laga úr gildi en í fjórða grein frumvarpsins er lagt til að fimmtu grein laganna um endurskoðun lánasamninganna verði styrkt með hluta þeirra ákvæða sem áður voru í þriðju grein þegar framangreint er metið er ljóst að meginefni fyrirvara laganna kemur nú fram í samningunum sjálfum þýðing þess að framangreind ákvæði séu einnig í lögunum er ekki fyrir hendi og áhrif af brottfelling greinanna eru því takmörkuð sameiginleg yfirlýsing þriðji liðurinn í samkomulagi um lausn með framangreindum hætti til viðbótar við breyttan samning og breytt lög er sameiginleg yfirlýsing fjármálaráðherra íslands bretlands og hollands sem birta var síðastliðinn mánudag þegar samningurinn hafði verið undirritaður með fyrirvara um samþykki alþingi og frumvarp það sem ég mæli hér fyrir hafði verið lagt fram í yfirlýsingunni kemur bera annars fram að bretland og holland hafi fallist á þá efnahagslegu skilmála sem settir voru með lögunum frá tuttugasta og áttunda ágúst og að ísland hafi endurnýjað skuldbindingar sínar til að ábyrgjast skuldbindingar tryggingarsjóðsins án þess að í því felist viðurkenning á að lagaleg skuldbinding hafi verið til staðar enn fremur lýsa löndin yfir vilja sínum til þess að taka upp viðræður við ísland um framkvæmd lánasamninganna og ef að upp koma tilvik sem gefa tilefni til viðræðna og viðbragða með þessu náðist sá mikilvægi áfangi að tryggja með pólitískri yfirlýsingu að viðræður fari fram ef þróun mála víkur verulega frá því sem nú er ætlað og ef ófyrirséðir atburðir verða þetta er mjög mikilvægt í tengslum við hina efnahagslegu fyrirvara og endurskoðunarákvæði samninganna og ekki er síður mikilvægt að þetta gefur áskilnaði laganna um réttarstöðu landsins aukið gildi og opnar leið til viðræðna gefi niðurstaða lagalegs úrlausnaraðila tilefni til í yfirlýsingu lýsa fjármálaráðherrar bretlands og hollands einnig yfir stuðningi við árangursríka endurskoðun alþjóðagjaldeyrissjóðsins á efnahagsáætlun ísland sem ekki verður túlkað á annan hátt en þann að sú endurskoðun geti farið fram án þess að meðferð samninga milli þessara aðila hafi þar frekari áhrif réttlátt það er enginn vafi á því að það er gríðarlega mikilvægt fyrir ísland að fá fram lyktir þessa máls það er engu okkar neitt gleðiefni að það skuli þurfa að verða svo að á íslenskan þjóðarbúskap lenda miklar byrðar út af þessu máli en sá valkostur að komast með einhverjum hætti undan því er ekki í boði það held ég að öllum hljóti að vera ljóst því miður að við eigum engan annan kost en að takast á við þetta sem hluta af þeim heildaráföllum sem óráðsía hagstjórnarmistök og glæframennska í fjármálum hafa leitt yfir okkur sem þjóð þetta er hluti af því þetta er hluti af herkostnaðinum sem við sitjum uppi með vegna þess hvernig menn stóðu að málum á löngu árabili og það er jafnframt ömurlegt til þess að vita að menn höfðu jafnmörg tækifæri og á jafnlöngum tíma og raun ber vitni til að taka í það er ekki frambærilegur málflutningur hann horfir fram hjá staðreyndum málsins hann horfir fram hjá því að við leiddum þetta inn í íslenskan rétt með lögmætum hætti hann horfir líka fram hjá því að við höfðum ótal tækifæri til að taka í taumana en gerðum það ekki og við skulum ekki bara gleyma okkur í núinu málið spannar margra ára tímabil og er brennimark sjálfstæðisflokksins á komandi kynslóðir fyrir stjórn hans í efnahagsmálum sá sem hér stendur nú í þessum sporum varaði ásamt félögum mínum í vinstrirhreyfingunni grænu framboði við einkavæðingu allra ríkisbankanna á sínum tíma og vildum halda eftir

þúsund og sextán til tvö þúsund tuttugu og fjögur eða árunum sem þá fara í hönd það er vissulega stór spurning sem betur fer eru allar vísbendingar í þessum efnum á þann veg að þessari niðurstöðu sé þess virði nýlega bárust þær fréttir að nýtt mat á eignum gamla landsbankans gefi til kynna að þær muni duga til þess að greiða niður allt að níutíu prósent af höfuðstól lánsins það gæti þýtt að heildarskuldbindingin vegna yrði að núvirði með vöxtum hundrað áttatíu og þrír milljarðar króna miðað við árslok tvö þúsund og níu eða hundrað sjötíu og fjórir milljarðar miðað við upphaf lánstíma það myndi einnig þýða að líkur á því að ekki náist að greiða allt lánið fyrir árslok tvö þúsund tuttugu og fjögur eru hverfandi ég segi það það er sannfæring mín eftir að hafa skoðað þessa hluti það eru ekki þessi mál sem eru okkur alvarlegasta áhyggjuefnið í augnablikinu það var rætt og upplýst þá það ætti að stytta þann tíma sem alþingi þarf til vandaðrar umfjöllunar það eru ríkar ástæður til að alþingi afgreiði þetta mál sem fyrst í því efni má nefna að matsfyrirtækin sem undanfarnar vikur hafa beðið með endurskoðanir sínar á mati endurskoðun samkomulagsins við ísland þótt ég telji hafið yfir allan vafa að stjórn sjóðsins muni ljúka því máli á fyrirliggjandi grundvelli mun það ekki auka traust á okkur ef það tekur margar vikur enn að staðfesta samninginn að lokum má nefna að tíunda til ellefta nóvember næst

þessi ríki ég leyfi mér því að mælast til þess virðulegi forseti að alþingi freisti þess án þess að það komi niður á vandaðri málsmeðferð að hraða afgreiðslu málsins og hafi áðurnefndar dagsetningar í huga virðulegi forseti ég bjó ekki þetta vandamál til staðreyndin sem ýmsir reyna að fela nú er er að við erum nú að semja um greiðslu á láni sem tekið var af fyrrverandi ríkisstjórn en erum ekki að taka lánið af hverju erum við að semja um greiðsluna

gegnum þetta endurheimti traust og trúverðugleika og við getum farið snúa okkur að því að skapa landinu og fólkinu sem hér býr þá framtíð sem það á skilið virðulegi forseti ég legg svo til að málinu verði